Dat betekent dat het signaleren en het aanpakken ervan juist op dat lokale niveau moet beginnen bij de buurtbewoners, de leraren, de ouders, de imams en de jeugdwerkers. Niet iedere moslim die arm is en zich gediscrimineerd voelt, wordt een jihadist of een terrorist. De oorzaken van radicalisering zijn niet alleen sociaaleconomisch van aard. Radicalisering is ook een religieuze ontsporing en dat feit wordt in dit Parlement nog te vaak ontkend. En waarom is het een Europees probleem en moeten wij hier in het Europees Parlement ook aandacht aan besteden?

Het is van groot belang dat alle lidstaten die met radicaliserende jongeren te maken hebben, ook daadwerkelijk een gemeenschappelijke strategie hebben en uitvoeren. Het moet afgelopen zijn met de vrijblijvendheid voor Europese regeringen om radicalisering effectief aan te pakken. Op dit moment worden Europese landen nog te weinig aangesproken op deze verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt ook voor het uitwisselen van informatie en inlichtingen tussen de nationale veiligheidsdiensten. Er zijn tal van databases opgericht die ervoor moeten zorgen dat iemand die door een land als gevaar wordt gezien voor de samenleving niet zomaar kan afreizen naar een andere lidstaat, waar hij niet in een database staat. Maar helaas worden deze middelen nog onvoldoende gebruikt en blijkt het veel te eenvoudig voor geradicaliseerde jongeren, maar ook voor bijvoorbeeld haatpredikers, om tussen Europese landen heen en weer te reizen. Daarom is het in ons gezamenlijk belang dat elk Europees land haar deradicaliseringsprogramma op orde heeft. En laat ik hier nog zeggen het blind blokkeren van websites zonder tussenkomst van een rechter is wat mij betreft dan ook een schijnmaatregel die wel een ernstige inperking van onze vrijheid betekent. Die kant moeten we niet opgaan en ook in de strijd tegen terrorisme laten we zuinig zijn op onze vrijheid.